Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir hier in der Summe nicht aus einer Chancengleichheit eine Ergebnisgleichheit machen, denn das ist der falsche Weg. Deshalb bin ich auch gegen starre Quoten. Ich möchte nicht, dass 50 von irgendwelchen Positionen an Frauen gehen und 50 an Männer. Stattdessen möchte ich, dass wir zu 100 immer die Besten nehmen und die in entsprechende Positionen bringen. Das muss unser Ziel sein. Wir sollten bei solchen Diskussionen auch nicht vergessen, dass wir den Fokus nicht nur auf den beruflichen Werdegang legen dürfen. Wir sollten uns klar machen, dass Leistung auch in den Familien erbracht wird, und wir müssen dafür sorgen, dass die Leistung in den Familien auch entsprechend gewürdigt wird und dass wir nicht ein Gegeneinander haben von Beruf einerseits und Familie andererseits, sondern dass es eine gute Verzahnung gibt. Deshalb für Chancengleichheit ja aber nicht für Gleichmacherei.